tvö tvö þúsund og átta með síðari breytingum að undanförnu fær verið í skoðun af hálfu mennta og mennignarmálaráðuentyis hvort breyta þurfi framhaldsskólalögum með tilliti til þeirrar reynslu sem fengin er af lögunum frá gildistöku þeirra fyrsta ágúst tvö þúsund og átta við þá skoðun hefur verið almenn litið til framkvæmdar laganna þeirra álitamála sem upp hafa komið svo sem þarfar á setningu reglugerða við lögin samfélagsþróunar undanfarinna ára og sambærilegrar vinnu sem hefur farið fram vegna endurskoðunar grunnskólalaga frá sama ári þar er meðal annars horft til tillagna starfshóps á vegum nokkurra ráðuneyta sumarið tvö þúsund og tíu um aðgerðir gegn einelti í skólum og á vinnustöðum og annarra málefna sem komið hafa inn á borð ráðuneytisins eftir innleiðingu laganna eða eftir setningu laganna meginmarkmið lagasetningarinnar er að styrkja réttindi nemenda jafnframt því að leggja áherslu á ábyrgð nemenda á eigin námi og á framkomu sinni og samskiptum við aðra aðila skólasamfélagsins með þessari lagabreytingu sem hér er lögð til fær mennta og menningarmálaráðuneytið skýrari lagastoð til að útfæra tiltekin atriði í reglugerðum til dæmis hvað varðar skólareglur skólabrag og aðgerðir gegn einelti þetta eins og háttvirtir þingmenn líklega muna er ekki ólíkt þeim breytingum sem hér voru lagðar til í fyrra og samþykktar á grunnskólalögum það má segja að sú breyting sem ég mæli hér fyrir styðji við almenn markmið laga um framhaldsskóla en eitt af meginmarkmiðum þeirra var að byggja upp skólakerfi sem mundi þjóna þeim breiða hópi sem til þess leitar skapa sveigjanleika svo að skólarnir geti mætt þessum hópi nemenda efla nám til starfsréttinda og til háskólanáms og gefa nemendum í íslenskum framhaldsskólum færi á að sækja sér gagnlegt nám á sínum forsendum og hraða samtímis var lögð áhersla á samfélagslegt hlutverk framhaldsskóla og réttindi og skyldur þeirra einstaklinga sem skólanum er ætlað að þjóna í lögunum sem er mjög merkilegt var í fyrsta sinn skilgreindur réttur nemenda til náms í framhaldsskóla meðal annars með innleiðingu fræðsluskyldu til átján ára aldurs sem legðist á stjórnvöld þar segir að allir þeir sem hafa lokið grunnskóla eða hafa jafngilda undirstöðumenntun eða hafa náð sextán ára aldri skuli eiga rétt til innritunar í framhaldsskóla og til að stunda þar nám að átján ára aldri

meginbreytingarnar sem þetta frumvarp felur í sér frá gildandi framhaldsskólalögum eru eftirfarandi bætt er við ákvæði um rétt nemenda á kennslu við hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan og að framhaldsskóli skuli haga störfum sínum þannig að nemendur finni fyrir öryggi og njóti hæfileika sinna litið er á framhaldsskóla sem vinnustað nemenda þar

er bætt er við ákvæði um ábyrgð nemenda á eigin námi framkomu sinni og samskiptum og þetta er eitt af því sem margir telja að hafi í raun og veru þurft að bæta við rétt nemenda það er sett ákvæði um ábyrgð nemendur skulu hlíta fyrirmælum fara eftir skólareglum fylgja almennum umgengnisreglum og skólameistari hefur áfram heimild til að vísa nemanda úr skóla um stundarsakir eða ótímabundið brjóti hann skólareglur en skólinn skal leiðbeina nemanda yngri en átján ára um mögulega endurkomu í nám óski hann þess bætt er við ákvæði um ábyrgð aðila skólasamfélagsins á því að viðhalda góðum starfsanda og jákvæðum skólabrag bætt er við ákvæðum um skyldu skóla til að móta heildstæða stefnu til að fyrirbyggja og bregðast við líkamlegu andlegu og félagslegu ofbeldi þar er meðal annars átt við einelti annað ofbeldi sem og félagslega útilokun sett er ákvæði um sérstakt fagráð á vegum ráðuneytisins í eineltismálum sem útfært verði í reglugerð þar mun ég aðeins koma nánar að á eftir samspili þess við fagráð í eineltismálum tengdum grunnskólum að lokum er það svo að framlengt er ákvæði sem er nú kannski kemur hér inn ekki í beinum tengslum við önnur ákvæði þessa frumvarps en er tillaga um að framlengja ákvæði um breytingu á gjaldtökuheimildum framhaldsskóla þessar breytingar voru

og þrettán til þúsund og fjórtán þá hef ég farið yfir þær breytingar sem felast í þessu og eins og ég nefndi hér áðan felst í frumvarpinu tillaga um að ráðuneytið muni sjá um skipan og starfrækslu sérstaks fagráðs sem er ætlunin að sé ráðgefandi í erfiðum eineltismálum nánar verður mælt fyrir um starfsemi þessa ráðs í reglugerð þar horfi ég til þess að nýta eftir föngum nýstofnað fagráð í eineltismálum í grunnskóla og reynslu þess og hugsanlega rétt að þetta verði bara eitt og hið sama fagráð ég vonast til þess að málin verði ekki svo mörg að það þurfi að hafa þau mörg fagráð ég tel hins vegar að verulegur ávinningur verði af þessum breytingum fyrir skólasamfélagið réttur og ábyrgð nemenda eru skýrð og kveðið er á um málsmeðferð og úrlausn ýmissa mála vissulega eru framhaldsskólarnir ólíkir grunnskólunum en ég veit að þær breytingar sem við gerðum hér í fyrra á grunnskólalögum og sú reglugerð sem var sett í kjölfarið hefur mælst vel fyrir hjá grunnskólum landsins